Vielen herzlichen Dank für diese erste Antwort.

Welches Gewicht legen Sie darauf, wie wichtig ist Ihnen und wie wichtig sollte uns allen grenzüberschreitendes Handeln in den Programmen sein? In diesem Zusammenhang die Situation bezüglich einer Donau Strategie Welche Programmmöglichkeiten, welche Gewichtungsmöglichkeiten geben Sie dieser Strategie?